Az Európai Unió lakosságának elsöprő többsége keresztény vallású. Az integrációban részt vevő tagállamok egykori kialakulása elválaszthatatlan a keresztény kultúrától, ám az Indonéziában vagy bárhol máshol a világban végbemenő, keresztények elleni támadások ellen elsősorban azért kell felemelnünk szavunkat, mert az európai államok az alapvető emberi jogok magas szintű védelmének biztosítását vállalták, és ezt az elvet fontos kereskedelmi partnereikkel szemben is képviselni akarják. Ez a bátor kiállás ugyanakkor feltételezi, hogy az EU tagállamai is tiszteletben tartják a területükön élő kisebbségek jogait, így az őshonos nemzeti kisebbségek különleges státuszának elismerését. Indonézia, mint a világ legnépesebb túlnyomórészt muzulmán többségű országa különös felelősséget visel a területén élő vallási és etnikai kisebbségekkel szembeni bánásmód szempontjából.